Konkrétne Ako chce Komisia uprednostniť zrýchlené prijatie naliehavých návrhov? Dôraz dávam na zrýchlené prijatie. Keďže všetci vieme, aká je európska legislatíva zdĺhavá. A po ďalšie, chcem sa spýtať v závere v programe sa dôraz kladie na spoluprácu Komisie s Európskym parlamentom a s Radou. Moja otázka Myslíte si, že je možná konštruktívna spolupráca s Radou bez toho, aby tón spolupráce udávala iba pani Merkelová a pán Sarkozy?